það er nóvember og ég fagnaði því að hæstvirtur forsætisráðherra bauðst til þess að koma hingað til þings og gera grein fyrir stöðunni í skuldamálunum

fyrir tugþúsundir heimila í landinu og fyrir íslenskt efnahagslíf síðan kemur hæstvirtur forsætisráðherra hingað á alþingi íslendinga og segir ekki neitt skýrsla hans er svo ómerkileg að ráðherrar sjálfstæðisflokksins nenntu ekki að sitja undir henni hér á ráðherrabekkjum heldur fóru úr salnum formaður sjálfstæðisflokksins bjarni benediktsson yfirgaf húsið upp úr klukkan hálftólf og er ekki viðstaddur umræðuna fjarvera formanns sjálfstæðisflokksins við þessa umræðu er auðvitað hrópandi

það þýðir að hæstvirtur forsætisráðherra hefur tekið ákvörðun um það hvaða leið eigi að fara í niðurfærslu skulda með hvaða hætti það verði best gert og hvert umfang þess er það þýðir að hann hefur fengið nægilegar upplýsingar frá sérfræðihópi sínum til að hefja skrif sjálfs lagafrumvarpsins og ég skora á hæstvirtan forsætisráðherra að upplýsa um það á hvaða forsendum þetta frumvarp er nú skrifað framsóknarflokkurinn þarf í aðalatriðum að svara tveimur spurningum

forsætisráðherra getur hér í lok umræðunnar svarað þeirri spurningu með einföldu jái eða neii síðan lofaði hann þjóðinni því sem háttvirtur þingmaður willum þór þórsson rétt í þessu kallaði hér í ræðustólnum tuttugu prósent leiðinni það er svigrúm úr samningum við erlenda kröfuhafa þrjú hundruð milljarðar yrðu notaðir til að lækka allar verðtryggðar skuldir í landinu um tuttugu prósent forsætisráðherra þarf við lok þessarar umræðu að svara því verður þetta efnt ef ekki þá hve mikið hyggst hæstvirtur forsætisráðherra efna þrjá fjórðu hluta þessa fyrirheits helming þessa fyrirheits eða einn fjórða þessa fyrirheits því hann sagði í orðum sínum hér áðan að hluti þess svigrúms sem skapist í samningum við erlenda kröfuhafa verði varið til þessa málefnis

en það er þá lágmark að hæstvirtur forsætisráðherra upplýsi það hve stór hluti það er

undirbúning lagafrumvarps þá á þjóðin kröfu til þess að hann upplýsi um meginatriðin sem þetta frumvarp snýst um ég vona sannarlega að það sé ekki eins og umfjöllun hans um stimpilgjöldin því óheilindi hæstvirts forsætisráðherra í umfjöllun hans um stimpilgjaldaloforðið eru sláandi hann sagði hér að búið væri að leggja fram frumvarp um afnám stimpilgjalda ég hvet fjölmiðla til að kynna sér hvers konar efndir það voru þar eru stimpilgjöld afnumin af lánssamningum en sett í staðinn á kaupsamninga og afsöl